Il faut donc instaurer des contrôles draconiens avec des mises en quarantaine pour contrôler ces produits. En ce qui concerne la recherche, il faut absolument qu'on ait des moyens.